frú forseti þessi spurning sem ég beini hér til hæstvirts iðnaðarráðherra um stuðning við fiskvinnslu á bíldudal var lögð fram um miðjan nóvember og atvikin hafa hagað því þannig að hún er að koma á dagskrá þingsins í dag alveg fram á síðustu ár hefur bíldudalur skipað mikilvægan sess í útgerð og fiskvinnslu hér á landi gjöful fiskimið og atorkusamir sjómenn og vinnufúsar hendur í landi hafa átt drjúgan hlut að því að gera okkur að einni ríkustu þjóð heims og ef rétt væri á málum haldið og forgangsréttur byggðanna að auðlindum sínum tryggður sæjum við hlut bílddælinga áfram stóran í öflun þjóðartekna þetta hefur hins vegar farið á annan veg og síðustu tíu til fimmtán ár hafa bílddælingar háð stöðuga varnarbaráttu og mátt láta undan síga eins og flestar minni sjávarbyggðir að hagræða og leita fyllstu hagkvæmni í atvinnurekstri er sjálfsagt en sú stefna sem krefst þess að heilu samfélögin séu hagræða í hel er miskunnarlaus gagnvart fólkinu og sérstaklega þjóðinni er til lengri tíma er litið íbúar bíldudals unna sinni heimabyggð og samfélag fólksins meðfram ströndum landsins og inn til dala myndar ákveðna grunngerð byggðarinnar og er hin dýra auðlind sem gerir okkur að þjóð búsetan er samofin sjálfbærri nýtingu náttúruauðlindanna til lands og sjávar vissulega verður ekki búið á öllum þeim stöðum sem voru byggðir um aldir en hér er um allt annað að tefla staða bíldudals hefur verið sú að þarna hefur látið undan síga og bara á nokkrum síðustu árum hefur íbúum fækkað um hundrað eða eru nú í lok síðasta árs einhvers staðar í kringum hundrað sjötíu manns það er því ljóst að grípa þarf til virkilega ákveðinna aðgerða til þess að tryggja þarna atvinnulíf

það var gripið til aðgerða á ári um uppbyggingu fiskvinnslu á bíldudal og aftur lofað en sú fiskvinnsla sem þá fór í gang varð að loka aftur nú er að vísu búið að úthluta byggðakvóta fyrir síðastliðið ár til

ráðherra svara ákalli og koma raunverulega til stuðnings að uppbyggingu fiskvinnslu og útgerðar á bíldudal